Sigur, este important să avem eficiență energetică, echilibrarea mixului și reducerea încălzirii globale.

V ați gândit, poate, că există situații concrete în Europa unde nu se va putea face echilibrarea mixului, unde se va face dezindustrializare, unde se vor închide anumite investiții, de exemplu pentru combustibilii fosili?